Signora Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo strategiche le dotazioni dei programmi a sostegno di infrastrutture, imprese, ricerca e innovazione. Tuttavia ammetto di essere sorpreso nell'osservare come la proposta della Commissione per il 2020 preveda numerosi aumenti che, verosimilmente, metterebbero in ulteriore difficoltà le finanze dei paesi contributori netti, come l'Italia. Siamo quasi alla fine del periodo di programmazione finanziaria e la performance finora registrata da questi strumenti presenta ancora troppi punti interrogativi. Gli stanziamenti non devono essere soltanto faraonici, ma affrontare con metodo i problemi che affliggono le nostre realtà produttive. Parliamo delle procedure di accesso ai bandi della Commissione, fuori dalla portata delle entità più piccole, nonostante siano proprio queste ad averne più bisogno. In Italia e in Europa ci sono esempi di eccellenza che si scontrano con requisiti spesso impossibili da soddisfare, quindi gradirei che la Commissione tenesse conto di queste criticità, a meno che l'intenzione non sia quella di escludere in partenza le realtà più piccole per destinare le risorse esclusivamente ai soliti colossi, come troppo spesso succede.